Vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem za podnetné vystúpenia. Rád by som poďakoval predstaviteľom európskych inštitúcií, predsedníctvu Európskeho parlamentu, tieňovým spravodajcom, koordinátorom a všetkým vám, kolegom. Tento rok sa všetko odohrávalo pod vedením dvoch predsedov rozpočtového výboru.

Určite nie som prvý, vážený pán Böge, vážený pán Lamassure, kto vám povedal, že ste boli obidvaja veľkým prínosom pre prácu výboru a celý rozpočtový proces.

Vážené dámy, páni, tí, ktorí oficiálne nevystupujú, sú naši poradcovia, asistenti, pracovníci administratívy.

Bez nich by sme dnešný výsledok nedosiahli.

Zintenzívni sa využitie kvalifikovanej väčšiny v Rade a tvorba počtu nových právnych základov vo sférach ako turizmus, šport, energia, civilná ochrana, administratívna spolupráca. To zvýši legislatívne aktivity Európskej únie všeobecne s významným celkovým dosahom na právomoci Európskeho parlamentu a jeho aktivity, a tým aj na potrebu posilnenia administratívy. V najbližších mesiacoch preskúmame a vyčíslime finančné prostriedky potrebné na implementáciu nových politík Európskej únie súvisiacich s Lisabonskou zmluvou. Verím, že sa nám spolu podarí dobre nastaviť ďalší rozpočtový proces.